Es gab Zeiten, da konnte man vielleicht sagen, was gehen mich Konflikte an, die weitab meiner Heimat passieren?

Die Menschen in meiner Heimat sind bestürzt, so geht es zurzeit vielen, überall in Europa.

Deshalb müssen wir alles tun, um in Libyen wieder Staatlichkeit herzustellen, und wir dürfen dabei keine Zeit verlieren.